Vor mehr als zwei Jahren hat die Kommission ihren Vorschlag auf den Tisch gelegt, und seit einem Jahr ist auch die Position dieses Parlaments sehr gut bekannt.

Noch nie war die Rechtsstaatlichkeit in so vielen Mitgliedstaaten in so schlechtem Zustand. Noch nie standen so viele Steuergelder auf dem Spiel.

Ihre Tatenlosigkeit macht Sie zu Komplizen derer, die unsere Grundrechte mit Füßen treten. Für uns ist der Erhalt der Rechtsstaatlichkeit kein Verhandlungsmaterial beim MFR, sondern die Voraussetzung, um von europäischen Geldern profitieren zu können. Ich zähle auf die deutsche Ratspräsidentschaft, Herr Roth, dass sie dafür sorgt, dass EU Gelder bei den Bürgern, bei den Landwirten, bei den KMU ankommen dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden, und nicht dort, wo sie am schamlosesten missbraucht werden.